Collega's, commissaris, we hebben in april de kwijting voor EASO uitgesteld, en ik denk dat we daar goed aan deden.

Er waren opmerkingen vanuit de Rekenkamer, er was een begin van een OLAF onderzoek, er was klokkenluidersinformatie, en de toenmalige uitvoerend directeur van EASO minimaliseerde alle zaken.

Er werd druk gezet op de toenmalige uitvoerend directeur die nam in juni ontslag. De Commissie besliste tot een snelle aanstelling van een nieuwe directeur, een nieuwe uitvoerend directeur ad interim, Jamil Addou. Ik heb mijnheer Addou ontmoet begin juli. We hebben hem gehoord in een gesloten zitting in de Commissie begrotingscontrole en ik was onder de indruk van zijn snel en daadkrachtig optreden. Het is duidelijk dat de nieuwe leiding binnen EASO lessen heeft getrokken uit het verleden. Het is duidelijk dat DG Home de zaak nu op de voet volgt. Er worden lessen getrokken uit de fouten van het verleden. Het is duidelijk dat er binnen EASO te veel macht was in de handen van één persoon.

De Commissie handelt nu preventief, want ze vaardigt in de bestaande beheerraad bij iedere vergadering een directeur generaal of een adjunct directeur generaal van DG Home af om erop toe te zien dat preventief de zaken juist beslist worden. Er is een betere aansturing en op 17 september keurde de beheerraad een actieplan goed van 16 bladzijden. Er zijn nu logische beslissingsmechanismen, voorspelbare beslissingsmechanismen en voorspelbare beslissingslijnen.

Daarom dring ik er ook bij OLAF op aan de werkzaamheden intensief voort te zetten en snel met conclusies en aanbevelingen te komen, zodat alle ongeregeldheden op tafel liggen, dat er aanbevelingen zijn, dat er conclusies zijn, dat ook dát kan worden opgeruimd. Ik wil hier vanavond een oproep doen aan alle collega's, zowel ter linker als ter rechterzijde. Laten we in dit dossier geen partijpolitieke spelletjes spelen.

EASO is een belangrijk agentschap.

EASO wordt straks omgevormd tot een nog krachtiger agentschap, met meer middelen, met meer personeel. Laat EASO werken met het huidige personeel dat nu vertrouwen heeft in de nieuwe uitvoerend directeur ad interim. Laten we erkennen dat het vertrouwen hersteld